Określamy działania Unii nie tylko na najbliższe 7 lat, ale nawet w dłuższej perspektywie.

Pozostaje jednak pewien niedosyt, czy te zmiany, działania i możliwości są zgodne z oczekiwaniami Europejczyków. Musimy przyznać, że rozbudowujemy zamiary, programy, ale nie idą za tym odpowiednie środki finansowe na te cele.

Ale moim zdaniem jest ono nadal aktualne.

Ale czy ostatni taki mały, czy taki duży?